És végül egy gyilkosság után lépett csak fel határozottan a rendőrség ellenük. Az olasz integrációs minisztert, aki kongói származású, de 18 éve Olaszországban él, folyamatosan rasszista megjegyzésekkel támadják. A magyarországi Jobbik uszítása a romák és zsidók ellen már eddig is drámai következményekhez vezetett. Egy magyar bíróság szerint a Jobbik gárdistáival szemben botot ragadó romák hajtottak végre közösség elleni izgatást, azaz gyűlölet bűncselekményt. Egy másik szerint, csak ártatlan véleménynyilvánítás az, hogy egy szélsőjobboldali férfi azt nyilatkozta, hogy újra marhavagonokba rakná azt, aki jelképeinket gyalázza.

A történelemből tudjuk, hogy az erőszakhoz vezető út a gyűlöletbeszéddel kezdődik.